frú forseti með þessari þingsályktunartillögu leita ég heimildar þingsins til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer þrjátíu og sjö tvö þúsund og tíu um breytingu á tuttugustu og öðrum viðauka e e s samningsins um félagarétt og fella inn í hann tilskipun þingsins og ráðsins sem varðar kröfur um skýrslugjöf og sömuleiðis um upplýsingar samruna og skiptingu félaga markmiðið með þessari tilskipun er að draga úr stjórnsýslubyrðum í hlutafélögum það er dregið úr upplýsingaskyldu þeirra við tilteknar aðstæður hvað varðar gerð skýrslna skjala og birtingu þeirra og til dæmis eru heimildir til að nýta meðal annars vef félaganna verulega auknar þessi tilskipun á rætur að rekja til ákvörðunar evrópusambandsins frá árinu tvö þúsund og sjö um að draga úr stjórnsýsluþunga hjá félögum með ýmsum hætti til ársins tvö þúsund og tólf og tilgangurinn er að auka samkeppnishæfni félaga í ríkjum sambandsins í innganginum að tilskipuninni er meðal annars greint frá því að í tilteknum tilvikum megi draga úr upplýsingaskyldum félaganna varðandi skýrslur og skjöl ef allir hluthafar samþykkja

samrunaáætlun og önnur skjöl á vef félaga jafnvel öðrum vefjum í stað hefðbundinnar birtingar í hlutafélagaskrá þá þarf að gæta að hagsmunum annarra aðila en hluthafa til dæmis lánardrottna og stjórnvalda hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hyggst leggja fram frumvarp til breytinga á lögum númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm um hlutafélög á því þingi sem nú stendur yfir sem mun skapa þá lagastoð sem þarf í íslenskum rétti fyrir ákvæðum tilskipunarinnar þetta eins og þau fyrri mál sem ég hef mælt fyrir kallar á lagabreytingu og þess vegna varð þessi umrædda ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og ég óska því eftir að samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg svo til virðulegi forseti að þegar þessari umræðu lýkur verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar